Monsieur le Président, je voudrais moi aussi féliciter M Malmström et la Présidence suédoise pour l'excellence de ses conclusions, qui renouent avec ce que nous attendions tous, c'est à dire l'affirmation de la responsabilité de l'Union européenne pour la paix dans la région, sur la base de la légalité internationale et ça, je crois, c'est essentiel. Cependant, je m'étonne qu'un an après